Keď som si čítala dokumenty na dnešnú schôdzu, narazila som na menšinové stanovisko kolegov zo zjednotenej ľavice. Poukazovanie na podobné črty komunistických, fašistických a nacistických diktatúr je podľa nich historickým klamstvom a tiež potupou pamiatky komunistov a iných demokratov. Rada by som týmto našim kolegom pripomenula, že komunistické diktatúry majú na svedomí milióny nevinných ľudských životov po celom svete od Ruska cez Európu až po Áziu. Môjho otca a spolu s ním mnohých ďalších títo komunistickí demokrati väznili dlhé roky len preto, že verili v Boha. Tento týždeň sme si na Slovensku pripomenuli

Pripomenuli sme si stovky popravených, tisíce umučených a státisíce väznených, a to len v takom malom štáte, ako je Československo.